După intrarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, a crescut importanța Mării Negre pentru politica de securitate și apărare comună. Însă, după lansarea inițiativei Sinergia Mării Negre, s a avansat foarte puțin la nivel european în ceea ce privește securitatea în regiunea Mării Negre.

Federația Rusă a anunțat că va adăuga 15 noi nave de război și submarine în Marea Neagră, până în 2020. Aceasta va dubla capacitatea sa de război și reprezintă o amenințare pentru întreaga zonă.